Ce que nous souhaitons, c'est assurer la protection de nos concitoyens dans un monde qui est particulièrement instable et où les menaces sont nombreuses. Comment pourrait on expliquer à nos concitoyens que nous ne voulons rien faire pour essayer de coordonner les efforts des États membres dans le domaine de l'industrie de l'armement? Oui, nous avons besoin d'une autonomie stratégique de l'Union européenne, et j'en veux pour preuve les propos du président des États Unis, Donald Trump, qui a demandé à l'Union européenne d'assurer sa propre sécurité et sa propre défense. Alors oui, ce programme est fait pour garantir la paix, non pas pour faire la guerre, mais pour garantir la paix et la sécurité de nos concitoyens. Alors cessons de caricaturer ce programme, c'est un programme industriel pour l'innovation et la compétitivité.

Allez vous dire à nos concitoyens que vous ne voulez pas assurer leur sécurité